Po prvé, keby Čína rešpektovala hodnotu ľudského života a dbala o životné prostredie, neexistovala by rovnováha v obchode medzi Čínou a EÚ. Po druhé, keby Čína bola dôveryhodným partnerom, mali by sme nádej, že rokovania a dohody túto nerovnováhu vyriešia. Po tretie, už aj čínski komunisti pochopili, že investície bez ideológie sú v Afrike účinnejšie ako rozvojová pomoc podmienená prijatím ideológie darcu. Po štvrté, keby sme roky nežili na dlh, mohli by sme snáď niečo urobiť, ale keďže nás Čína úveruje, môžeme o tom len hovoriť, a aj to potichu. A po piate, toto je prvý oficiálny dokument, ktorý hovorí priamo, že stratégia Európa 2020 sa podobá dvanástej päťročnici čínskych komunistov.